Kosovo bohužel nedokázalo a nedokazuje nás přesvědčit, že dokáže bojovat s organizovanou kriminalitou, že třeba svoboda projevu a nepronásledování novinářů je něco, co vnímá tamní vláda, ať už ta minulá, tak už ta budoucí, jako jednu

My bychom měli říci ano, umožníme, ale až kosovská vláda a Kosovo provede určité reformy. A bohužel ta síla a ochota na straně Kosova je velmi malá.